Vážený pán predseda, vážený pán štátny tajomník, vážený pán komisár, určite sa zhodneme, že pri tvorbe rozpočtu Európskeho parlamentu sa musíme sústrediť na naše hlavné poslanie, a to je legislatívna práca. Veci, ktoré s tým nesúvisia, je potrebné z rozpočtu v maximálnej miere dostať preč. O tom, ako bude v konečnom dôsledku tento rozpočet vyzerať, budeme dnes rokovať na zmierovacom konaní medzi predsedníctvom Európskeho parlamentu a Výborom pre rozpočet. Chcem sa už teraz poďakovať zástupcom politických skupín. Na zasadnutí rozpočtového výboru včera podporili návrhy na zníženie rozpočtu a kroky, ktoré vedú k lepšiemu využívaniu finančných zdrojov. Stále sme svedkami mnohých nedostatkov, ktoré spôsobujú, že zdroje nevyužívame celkom hospodárne. Ako príklad uvediem stráženie týchto budov, v ktorých dnes rokujeme.

Pritom pri obidvoch vchodoch ešte nedávno stáli strážnici tristošesťdesiatpäť dní v roku. Nový generálny tajomník Európskeho parlamentu so svojimi spolupracovníkmi na to prišiel a urobil kroky, ktoré prinesú každý rok úsporu viac ako dva milióny EUR.

Nedostatok plánovania, nedostatočná alebo žiadna komunikácia o dostupných prekladateľských kapacitách bráni v ich efektívnom využívaní. Inštitúcia, ktorá ma zabezpečiť preklad, často automaticky objednáva externých prekladateľov a ani nezisťuje, či sú k dispozícií voľné kapacity vnútri inštitúcií. Aj preto navrhujeme v rozpočtoch jednotlivých inštitúcií uložiť do rezervy 5 prostriedkov určených na preklady. Túto rezervu uvoľníme, keď preukážu, že sa snažili maximálne využiť kapacity vnútri inštitúcií. Len v oblasti prekladov takto môžeme ročne ušetriť okolo jedenásť miliónov EUR.

Väčšina z nich má spoločný menovateľ málo využívame nezávislé analýzy využívania zdrojov a organizácie práce. Verím, že politická vôľa, ktorú včera na rokovaní Výboru pre rozpočet prejavili zástupcovia jednotlivých politických skupín, prinesie ovocie. Jednou z hlavných zložiek v správnych výdavkoch inštitúcií Európskej únie sú výdavky na kúpu, údržbu a prenájom budov. V minulosti v rôznych prípadoch inštitúcie nakúpili alebo si prenajali majetok nie celkom hospodárnym spôsobom. Podľa Dvora audítorov inštitúcie v tejto oblasti nespolupracujú, dokonca ani nehodnotia svoju vlastnú politiku. Preto sme požiadali administratívu Európskeho parlamentu o vypracovanie strednodobého strategického dokumentu v oblasti budov. Chceli sme v tejto oblasti prijať príslušné rozhodnutia už v prvom čítaní. Je potrebné, aby sme nielen v Európskom parlamente, ale v rámci všetkých inštitúcií vypracovali spoločnú politiku v oblasti budov a vytvorili lepšiu spoluprácu v tejto oblasti. Som rád, že Rada si rovnako ako my zobrala tento cieľ za svoju prioritu a chcem sa, pán štátny tajomník, za to poďakovať.